Und das, denke ich, ist gut so. Die Debatte hier war sehr aufschlussreich. Ich möchte nur zu ein paar Punkten Stellung nehmen, die ich vorhin nicht ansprechen konnte.

Ich denke, die Airlines sind sehr gut aufgestellt und sie sind im Verbund organisiert.

Vielen Dank nochmals für die Unterstützung, und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit!